hér er um að ræða stjórnarfrumvarp um breytingu á lögum um dýravernd sem varðar tilraunir með dýr og felst fyrst og fremst í því annars vegar að skerpa á kröfum um menntun þeirra sem stunda slíkar tilraunir og hins vegar um gjaldtökuheimildir fyrir eftirlit með tilraunum á dýrum það er niðurstaða nefndarinnar að mæla með því að frumvarpið verði af alþingi samþykkt en þó gerir nefndin lítils háttar breytingar á frumvarpinu sem felast í því að skerpa á kröfum um menntun þeirra sem fá að stunda tilraunir á dýrum á íslandi bæði að þeir hafi sótt námskeið sérstök þar um og sömuleiðis að þeir hafi framhaldsgráður úr háskóla á sínu sviði er varða þær tilraunir sem um ræðir á fund nefndarinnar komu fulltrúar bæði frá tilraunadýranefnd frá dýraverndarráði og svo dýraverndunarsambandi íslands þetta er eitt af fjölmörgum skiptum á undanförnum mörgum árum sem gerðar eru breytingar á lögum um dýravernd og löngu tímabært að ráðast í heildarendurskoðun laganna það hefur áður komið hér fram af hálfu umhverfisnefndar og nú hefur verið settur starfshópur til þess að vinna að heildarendurskoðun laganna til þess að taka á dýraverndarmálum í landinu í heild sinni en þess má geta að í umsögnum um málið meðal annars frá samtökum atvinnulífsins var lögð áhersla á mikilvægi þess að einfalda eftirlitskerfið í þessu efni til þess að tryggja betri skilvirkni